Je suis particulièrement satisfait des propositions du rapport de notre collègue Ferreira, qui correspondent, pour l'essentiel, à mes propositions. La pêche européenne a un avenir et la PCP doit accompagner les investissements dans le secteur.

Il devient urgent de répondre à ce problème. Il n'est bien sûr pas question d'augmenter la capacité et l'effort de pêche. J'insiste sur ce point. Le renouvellement de la flotte doit se faire à capacité constante, voire inférieure, si nécessaire. Il sera évidemment nécessaire de définir des critères précis pour ce renouvellement. C'est pourquoi je propose de donner à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués sur ces critères. Madame la Commissaire, je profite de cette occasion pour vous redire mon opposition déterminée aux concessions de pêche transférables. C'est un mécanisme dangereux qui conduirait inévitablement au démantèlement de notre modèle de pêche. Il est pourtant nécessaire de disposer d'un instrument de gestion de la capacité de la flotte, car les plafonds de capacité imposés aux États membres dans le règlement de base ne sont pas suffisants. Madame la Commissaire, vous me demandez souvent quelles sont mes propositions alternatives aux concessions de pêche transférables je vais tenter de répondre à votre interrogation. Dans le cadre de mon rapport sur le FEAMP, je déposerai prochainement un amendement visant à renforcer le respect, par les États membres, de leur plafond de capacité, sous la forme d'une conditionnalité ex post. Si au bout de trois ans, un État membre ne respecte pas son plafond de capacité, la Commission pourra suspendre les engagements et les paiements du FEAMP à destination de cet État. C'est aux États membres qu'il revient de mesurer et de maîtriser leur capacité, avec toute la rigueur nécessaire. Ils devront, à l'avenir, assumer les conséquences de leurs éventuelles carences en la matière. Je ne doute pas, Madame la Commissaire, chers collègues, que vous soutiendrez cette proposition.